Adesso Afgan è a Baku, in custodia della polizia frontaliera, e davanti a lui pendono le accuse di contrabbando, attraversamento illegale della frontiera e violenza contro le autorità di polizia. Afgan è un coraggioso giornalista d'inchiesta come sua moglie. Era già scappato in Georgia nel 2015, temendo per la propria incolumità, pur continuando a investigare sulle holding della famiglia del Presidente azero Aliyev, e si sa che chi vuole curiosare troppo negli affari del Presidente azero non ha mai vita facile nel suo paese.

Chiediamo un'inchiesta veloce e trasparente, ma non possiamo accettare che l'Azerbaigian da un altro lato faccia sempre un passo avanti e due indietro.